Mais 5 ans après, nous constatons que des failles persistent et la pratique finit par être délocalisée et de nombreux produits cosmétiques produits à l'étranger sont vendus sur le marché européen. Il est heureux que notre Parlement européen appelle aujourd'hui à cette interdiction au niveau mondial, mais il faut aller plus loin en bannissant la vente de ces produits sur le marché européen.

Cela n'est pas digne de l'espèce humaine et nous devons aller plus loin pour promouvoir aujourd'hui les alternatives à l'expérimentation animale.